Maar iedereen heeft inmiddels live op tv kunnen zien hoe dat islamitische regime omgaat met andersdenkenden. De Europese burgers die wij toch geacht worden te vertegenwoordigen, begrijpen er niets meer van. Die begrijpen niet hoe dat niet Europese islamitische land nog steeds in de running blijft om lid te worden van de Europese club, waar zij níet toe behoren, niet geschiedkundig, niet godsdienstig, niet politiek, niet cultureel, niet economisch.

Als men echt het democratisch deficit in Europa wil verkleinen, moet men eindelijk beginnen met de Europese publieke opinie ernstig te nemen, met te luisteren naar de mening van de Europese burgers.

Dat is eigenlijk een schande. Men moet luisteren naar de burgers. Men moet luisteren naar de politici die de bekommernissen van die burgers vertolken en men heeft niet het recht om die politici uit te schelden, want men scheldt dan meteen ook de publieke opinie en de burgers van Europa uit.